Frau Präsidentin!

Jetzt bringt mich gerade diese links linke Mehrheit im Haus dazu, die EPP verteidigen zu müssen.

Auf der anderen Seite sagen Sie, sie müsse die Rechtsstaatlichkeit wahren.

Diese Regierung wurde von einer eindeutigen Mehrheit an Ungarn gewählt. Das haben Sie zu respektieren, ob Ihnen das passt oder nicht, spielt hier keine Rolle. Das ist ein Faktum. Bis heute gibt es keinen einzigen Verstoß, den man hier hat nachweisen können. Und nur, weil einer links linken Mehrheit hier im Haus diese Regierung nicht passt, müssen Sie sie trotzdem akzeptieren, und ist das noch lange kein Verstoß gegen die Grundrechte.